Sajnos az úgynevezett politikailag korrekt beszéd annyira elterjedt, és annyira zavaró, hogy sokszor olyankor is legyintenek az emberek, hogy már megint ez a politikai korrektség, amikor nagyon súlyos jelenségekről, és valós jelenségekről van szó ilyen a szexuális zaklatás is. Ha nem a politikai korrektségnek a zavaró és hamis világában élnénk, akkor például a Me too kampánynak lehetett volna olyan következménye jó következménye, amire kedves kollégám is mellettem itt utalt hogy a férfiak kezdtek volna el gondolkodni azon, hogy milyen is lenne a modern világban a korszerű férfiszerep. Hogy egy valódi férfi nem szorul rá arra, hogy zaklasson egy nőt, és egy igazi férfi különbséget tud tenni a konszenzuális, egyetértésen alapuló bókolás, flörtölés, udvarlás, és a megalázás, az erőszak, az emberi méltóságnak a sérelme között. Erről kellene végre beszélni, és végre a férfitársainknak is témává kellene tenni ezt a dolgot.